Veel mensen roken. Maar we hebben wel een heel, heel belangrijk doel voor ogen.

Het gaat met name over onze kinderen en onze kleinkinderen.

Natuurlijk niet. Alle voorstellen, van de commissaris, gesteund door de Raad, en van onze ENVI commissie met onze schitterende rapporteur, verdienen dan ook een brede steun in dit Parlement. Geef alstublieft straks onze rapporteur het mandaat om te beginnen te onderhandelen met de Raad.